Úgy gondolja a tisztelt képviselő asszony, hogy azzal segíti a román kormányt, hogy közben besározza a saját kormányát, amely már többszörösen bizonyította, hogy tiszteletben tartja a